greiðum hér atkvæði um það hvort þingfundi r geti staðið lengur

framsóknarflokksins að það er hér talsvert verk eftir áður en við getum haldið í jólahlé ég mundi samt vilja spyrja hæstvirtan forseta hversu lengi þessi heimild á að vera hversu lengi hyggst hæstvirtur forseti hafa þingfund því að það er eitt að samþykkja að vera hér segjum til miðnættis eins og í gærkvöldi eða að vera hér í alla nótt vegna þess að það hefur líka áhrif á gæði lagasetningarinnar og það hefur líka áhrif á rsetina af vikunni hvað við eigum eftir að geta staðið okkur í þeim verkefnum sem við eigum eftir ég óska því eftir því virðulegur forseti að það verði skýrt hversu

erum eins og hefur verið rætt hér við aðra umræðu við erum ekki hrifin af opnum tékkum hér í þessum sal forseti biður þingmenn að virða ræðutíma